Ein Ja zum Protokoll würde Unrecht einzementieren. Es wäre ein Ja für eine völkerrechtswidrige, unökologische Geldverschwendung. Über 36 Millionen Euro werden jährlich für den EU Zugang zu marokkanischen Fischereigewässern gezahlt. Das steht in keiner Relation zu den dadurch in der Europäischen Union gesicherten Arbeitsplätzen.